Sie sprachen in Ihrer Rede von Solidarität und davon, das Leben in der Europäischen Union zu verbessern. Ich muss Sie fragen Ist es solidarisch, dass 40 der Konzerngewinne in Steueroasen versickern? Oder ist es solidarisch, dass wir das Geld in die Hand nehmen und innerhalb Europas für bessere Lebensbedingungen für Menschen sorgen? Ist es solidarisch, dass wir mehr Geld in ERASMUS investieren?

Und ist es solidarisch, dass wir die Jugendarbeitslosigkeit in Europa beenden und nicht Konzerne in Steueroasen unterbringen?

Und deswegen meine klare Frage Glauben Sie, dass es notwendig ist, Unternehmen in den Ländern überall in Europa gerecht zu besteuern, um den Europäerinnen und Europäern zu helfen?